því að þakka þessa umræðu sem hér fer fram og hún er þörf og hér hafa komið fram margar góðar ábendingar sem ég tek heilshugar undir

þannig að við þurfum að eins að horfa á það í því ljósi að hér upp úr miðri síðustu öld stóðu skipstjórnarmenn í bassaskýlum til þess að reyna að finna hana vaðandi í sjónum hún sá við því og þá var

mikilvægast af öllu er að finna leiðir til þess að koma í veg fyrir svona slys og nánast náttúruhamfarir sem gerast svona þegar fimmtíu þúsund tonn af síld ganga á land og verða að kostnaði í staðinn fyrir verðmætum sem þau eiga auðvitað að vera við þurfum auðvitað ef til vill að finna leiðir til þess að gera þetta að verðmætum í staðinn fyrir endalausum kostnaði sem þessu getur fylgt vegna þess að ég held að það verði nú erfitt að beisla náttúruna þegar hún kemur maður veltir fyrir sér hvort það geti verið að það séu hvalir sem reka hana inn hér hefur komið fram að háhyrningar gætu átt sinn þátt í þessu það er auðvitað löngu vitað að hvalir hafa smalað fiskum saman og ráðist á þá þeir beita lofttækni hugvitsmenn hafa talað um það og ég hef nú sagt í þessari pontu hér áður eiga þessi umræða var að það væri hægt jafnvel að fæla síldina frá með því að leggja rör og dæla lofti í þau þannig myndast loftbólur það fæli síldina

með fisk að öllu gamni slepptu auðvitað er mjög mikilvægt að við notum reynsluna sem hér kom fram hjá háttvirtum þingmanni kristjáni möller og jafnvel þó ráðuneytisstjórar séu bestu menn og trúi því og treysti held ég að við eigum að leita til vísra manna skipstjórnarmanna og gamalla síldarsjómanna sem hér eru til í öllum sjávarplássum og athuga hvort þeir hugsi ekki stundum líkt og síldin eins og binni í gröf gerði í gamla daga þegar hann hugsaði eins og þorskurinn og þið vitið hvað hún ætlar sér fyrir en sem betur fer finnst hún ekki vel í magni núna á breiðafirði við vitum svo sem ekki hvar hún kemur aftur fram ég vil bara fagna þessari umræðu enn og aftur hún er mjög mikilvæg ég tek sérstaklega undir það sem háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði um þveranir á fjörðum og öðru slíku hvort við séum að búa til dauðagildru fyrir náttúruna fyrir fiskana í hafinu við þurfum bara að endurskoða það og koma í veg fyrir að það gerist aftur ég treysti hæstvirtum sjávarútvegsráðherra til að finna lausnir á því með sínu góða starfsliði og leita ráða hjá okkar frábæra sjómönnum sem búa örugglega yfir þekkingu til þess að leysa þessi mál ég minni líka á það að þetta kannski líka segir okkur það hvort við stundum hvalveiðarnar af nógu miklu kappi hvort þær séu líka að valda okkur þessum skaða við verðum að skoða það mikilvægast af öllu er að við náum þessari síld áður en hún gengur á land og gera úr henni verðmæti það hafa komið fram hugmyndir um það að þau verðmæti að hluta til mættu ganga til landspítalans eða heilbrigðisstofnana mér finnst það bara góð hugmynd eins og hvað annað mikilvægast er að við breytum kostnaði í verðmæti og sigrum náttúruna í þessu að ég held ójafna stríði